Cu toate că rolul ajutoarelor de stat regionale este indiscutabil în creșterea competitivității întreprinderilor și atragerea investitorilor în regiunile slab dezvoltate, măsurile luate pentru protejarea concurenței au dus la o limitare exagerată a condițiilor de eligibilitate pentru acordarea acestor stimulente. Trebuie avut în vedere că, de mai multe ori, competiția pentru atragerea de investitori are loc între regiuni europene și state din afara Uniunii Europene, iar strictețea regulilor privind ajutorul de stat face ca regiunile noastre să plece din start cu un dezavantaj. În acest sens, consider că, în vremuri de criză economică, avem nevoie de o nouă strategie europeană 1 adaptată la concurența internațională, 2 care să limiteze restricțiile impuse pentru acordarea de ajutoare către marile întreprinderi și 3 care să fie corelată cu celelalte politici europene, respectiv politica de coeziune și politica industrială.